Depuis, la communauté internationale attend toujours que la Chine ratifie ce pacte. Si la Chine a fait des progrès dans le domaine des droits sociaux, la situation des droits civils et politiques a, elle, empiré.

Le Parlement européen ne peut rester sans réaction après les révélations des China Cables qui montrent à quel point l'oppression des Ouïgours est vaste et systématique. L'Union européenne ne peut rester sans réaction et cette réaction ne peut se limiter à des paroles en aparté, même si celles ci sont importantes et indispensables. Avoir remis, aujourd'hui, le prix Sakharov à Ilham Tohti est un acte fort qui récompense et donne une visibilité indispensable à un engagement pacifique pour les droits d'une communauté opprimée simplement pour son identité ethnique et ses convictions religieuses. Le nombre de Ouïgours détenus dépasse le million. Les informations qui nous parviennent de ces camps au Xinjiang sont indignes d'une grande nation du XXIe siècle. Les autorités chinoises affirment que la réalité est toute autre.

Si tel était le cas, qu'est ce qui empêche alors la Chine de permettre à des observateurs de la communauté internationale et à des journalistes de visiter ces camps? Nous demandons à la Chine de donner accès à ces camps et de libérer les personnes détenues pour avoir simplement exprimé le besoin d'une communauté ethnique ou parce qu'ils vivent leur conviction religieuse.

Aucune compagnie, aucune société, aucun de nous ne peut accepter de profiter du travail forcé. À chacun de prendre ses responsabilités.